Attól történelmi ez a pillanat, mert nyíltan megmutatkoznak az Európai Unió előtt álló kihívások, amelyekre most csak felelős válaszokat szabad adni. A válaszok azonban szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Először azonban szeretnék gratulálni és egyben szeretném is megköszönni a magyar elnökségnek a nagyszerű munkáját, és ebben kiemelten és különösen szeretném megköszönni Győri Enikő államtitkár asszonynak a munkáját, aki mindig és mindenhol ott volt. Nagyon szigorú és feszes menetrendet diktált, amit sikerül tartani, és eközben végig megőrizték parlamentbarát arcukat, amit köszönök. Ez a félév igazi kihívás volt, mert nem csak a soros magyar elnökség számára volt új a feladat, hanem maguk a feladatok is újak voltak. Gondoljunk csak az európai szemeszter beindítására és intézményesülésére, vagy az együttdöntési eljárás keretében megalkotott, az alapjaiban új gazdasági szemléletet jelentő gazdasági kormányzás hatos csomagjára. Óriási a várakozás a következő tanácsi ülést illetően, a jogszabálycsomagnak a kompromisszummal még le nem zárt kérdéseit illetően, ugyanakkor óriási a felelőssége a Tanácsnak és a Parlamentnek is a megállapodást illetően, hiszen el kell dönteni, hogy folytatják e a rossz gyakorlatot, amely a stabilitási és növekedési paktum fellazításához és közvetetten a válsághoz is vezetett, vagy véget vetnek a rossz alkuk és a tagállami szintű megegyezések politikájának és végre teret engednek annak az új gazdaságpolitikai szemléletnek, mely közös, európai megoldásokat javasol, amely közösen megalkotott szabályokra épül, és amellyel végre kiteljesedhet az integráció gazdaságpolitikai jellege, s amelynek fókuszában az erős Európa áll. A polgárok, a nemzeti parlamentek, a piacok is azt várják az Európai Uniótól, hogy végre egységesen, a közösen elfogadott és betartott szabályok szerint alakítsa az európai gazdaságot, biztosítsa a közös pénznem stabilitását és hatékonyan védje meg az európai polgárokat a válságtól.